Ai colleghi che hanno ricordato l'eccedente commerciale della Germania vorrei ricordare che anche l'Italia ha un eccedente commerciale, quindi è inutile provare a utilizzare questi argomenti. I veri argomenti che credo dobbiamo utilizzare sono quelli del perché i cittadini europei sono sempre più diffidenti nei confronti della moneta unica. Credo che sia perché la moneta unica viene presentata essenzialmente come una gabbia, e invece non deve essere una gabbia, deve creare opportunità soprattutto per